Domnule președinte, domnule comisar, vreau să vă felicit pe dumneavoastră, pe domnul Buzek, pe ceilalți și Președinția română pentru că au încheiat acest extrem de important dosar, foarte controversat, doar pentru o singură țară, e drept,

Regulile Uniunii Europene trebuie aplicate pentru toate statele membre, în mod egal, și nu poți să favorizezi un stat membru pe cheltuiala și pe seama cetățenilor din celelalte țări membre, care erau expuși unor prețuri mari, unei lipse de securitate a aprovizionării, cu toate lucrurile negative care ar deriva de aici. Și mai cred ceva că lecția de astăzi este că nu putem face un regim special pentru o companie, fie ea și Gazprom, pentru un singur stat membru, fie el și Germania, ci trebuie să facem aceleași reguli pentru toate statele membre în beneficiul cetățenilor europeni și mai ales să arătăm că regulile funcționează în Uniunea Europeană pentru toată lumea. Când toți se supun acestor reguli de competiție, de transparență, atunci beneficiile vor fi pentru toți, și acest lucru a fost salutat de către toată lumea, și pentru acest lucru vreau să le mulțumesc tuturor pentru că au arătat cum trebuie procedat în Uniunea Europeană, și mai ales beneficiile pentru cetățenii europeni, pentru că ceea ce trebuie spus este că în absența acestei modificări a directivei, prețurile la gaze ar fi fost supuse unor jocuri care erau necontrolabile și acest lucru nu putea fi acceptat. Dacă vrem într adevăr și constatăm că nu putem să ne lipsim de gazele naturale, trebuie să ne asigurăm că acestea vin la un preț corect, că fiecare cetățean european plătește prețul corect și că legea de bază în Uniunea Europeană este competiție și regim egal pentru toată lumea, state terțe și cei care vor să intre în relații comerciale cu Uniunea Europeană. Acesta este mesajul și vreau să i felicit pe toți pentru această realizare.